Wniosek mający na celu wydłużenie minimalnego wymiaru urlopu macierzyńskiego i zawierający inne regulacje ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego jest wnioskiem idącym w dobrym kierunku.

W trakcie drastycznej zapaści demograficznej w Europie każda forma wspierania rodziny jest cenna. Zarazem kontakt małego dziecka, szczególnie niemowlęcia, z matką sprzyja właściwemu rozwojowi emocjonalnemu dziecka. Karmienie dziecka piersią jest bardzo ważne dla jego odporności i zdrowia biologicznego.

Zgodnie z zasadą subsydiarności kraje członkowskie winny we własnym zakresie poszukiwać coraz lepszych rozwiązań.

Uprawnienia emerytalne kobiet zwykle w żadnym bądź niewystarczającym zakresie uwzględniają okres poświęcany wychowaniu dzieci.